Daarin zullen we de Commissie en ook de lidstaten uitdrukkelijk vragen om dit concreet te onderzoeken.

Daarom denk ik dat het nuttig is om de lidstaten op tijd en stond via de Commissie en via dit Parlement daaraan te herinneren.